Éternels dindons de la farce néo ottomane, les dirigeants qui président aux destinées de notre continent à la dérive ont signé un nouveau chèque en blanc au pompier pyromane turc. Les trois milliards d'euros précédemment alloués à la Turquie ont ainsi été doublés, tout cela aux frais de nos contribuables.

Voilà pourquoi le commissaire Avramopoulos nous demandait hier de je cite nous adapter à la nouvelle ère de la mobilité humaine.

Le premier ministre slovaque, Robert Fico, dénonce quant à lui ce qu'il a qualifié de suicide rituel de l'Europe.